Ce consentement est donné par un vote public après un débat public.

Certes, il y aura un débat au Conseil européen, mais ce ne sera pas un débat public et ce ne sera un débat européen.

Chacun d'eux va négocier pour minimiser sa propre contribution au budget commun et pour maximiser l'argent qu'il en retire. C'est à celui qui se montrera le plus généreux avec l'argent des autres.

Chers collègues, combien sommes nous? Quels sont les médias qui le couvrent en direct? Combien de citoyens suivent ce débat? Le Parlement lui même n'est pas en situation de responsabilité, puisque nous ne votons que les dépenses. Nous aussi, nous savons être généreux avec les impôts votés par d'autres. Le Président Van Rompuy souhaite que ce Conseil soit un conclave, mais le budget de l'avenir de l'Europe ne peut pas se décider comme l'élection d'un pape, à huis clos, en invoquant l'esprit saint des pères fondateurs. C'est un démocrate chrétien qui le dit! Le résultat final de cette négociation ne sera un succès de l'Europe que si tous ceux qui y participent en concluent que ce sera la dernière, sous cette forme et selon cette procédure. L'Europe peut survivre à un manque de crédits